Hvala za besedo, podpredsednica, lep pozdrav prav vsem. Kot smo slišali in lahko prebrali, ste cilja te zakonodajne spremembe predvsem dva, in to sta zagotavljanje primernega dohodka za varno starost oziroma kot radi rečemo dostojne pokojnine, in pa drugo, podaljševanje delovne aktivnosti. A tukaj bi rada poudarila, predvsem gre za prostovoljno podaljševanje delovne aktivnosti in stimulativno podaljševanje delovne aktivnosti. Teh zadnjih dneh, ko seveda razpravljamo, o pokojninski zakonodaji smo verjetno številni, tako tudi jaz, prejeli kar nekaj vprašanj ljudi, ki se vedno ustrašijo, ko govorimo o SPIZ-u, torej ali se bo spet podaljšala starost ali bodo morali delati dlje tudi čez štirideset let. Tako da najprej bi želela povedati to, torej da se ne podaljšuje, ne starost, za za upokojitev in tudi, ne, nihče ne bo rabil delati več kot štirideset red let, razen če bo za to želel in bo za to primerno nagrajen. torej ostaja, tale, dosedanji pogoji ostajajo šestdeset let starosti in štirideset let pokojninske dobe oziroma tisti, ki ne bodo bodo dosegli štirideset let pokojninske dobe, se bodo upokojili pri petinšestdesetih letih, minimalni pogoj pa je torej petnajst let. da gremo torej k naprej k ciljem, torej kot smo slišali, povečali se bodo odmerni odstotki, postopno bomo prišli vsi, tako ženske kot moški, na triinšestdeset procentov, govora je bilo danes o tem prehodnem obdobju, ja, vsaka pokojninska zakonodaja do sedaj, vse so imele najmanj petletno prehodno obdobje, in tudi ta ga seveda ima, šestletno, kar pa potem pridejo izračuni vsak vsako leto pol procenta, gor pokojnine pri moških, potem spodbuja se, kot sem rekla, tudi, zaposlovanje tistih, ki bodo delali dlje, ko bodo torej že po dosegli pogoje za zaposlitev, sedaj je bilo tri procente na leto, tudi sedaj ostaja tako, ampak dejansko bo že za vsakega pol leta procent pa pol, tako je sedaj predvideno, govora je bilo tudi o teh za nazaj, jaz mislim, da se mi vsi zavedamo, da odločb za nazaj, tisti, ki so upokojeni, torej pravnomočnih odločb ne moremo spreminjati, ne, tako kot tudi v tisti ki si v upokojeni ne moremo zahtevati zdaj, da morajo oddelati štirideset let, ne, ker pogoji vedno veljajo za naprej za tiste, ki so, še torej delovno aktivni, še ena zelo pomembna spodbuda, ali pa meni se zdi zelo pomembna, in tudi s mama mi, torej mati mi je, ki mi je to ženskami, ki me to sprašujejo, se mi zdi, ta ženske bodo torej oziroma tisti, ki bo koristil starševski dopust, praviloma so to zdaj zaenkrat ženske, bodo lahko izbirale med tem, ali se bodo upokojile prej in uveljavljale to znižanje starosti, kar je, kar kar je tudi v sedanji zakonodaji, ali pa bodo raje namesto tega izbrale za vsakega otroka procent šestinpetdeset, torej dviga, tukaj je, na je največji dvig predviden s štiri cela nula osem procenta, se pravi za tri otroke, in bo to priznano, in kolikor vidim, se večina žensk trenutno zelo nagiba k temu, dvojni status ste ga danes tudi poudarjali že, se pravi že zdaj velja, kdo se upokoji izpolni pogoje, lahko potem prejema dvajset procentov pokojnine, res je, da smo v koalicijski pogodbi predvidevali in tudi vseh, razgovorih, prej je bilo predvideno celo sto-sto, se pravi, da bi naj ljudje dobivali celotno pokojnino in celotno zaposlitev, zdaj koliko je obveljalo, tukaj moram reči, da so pa to predvsem se uskladili na, ekonomsko-socialnem svetu, na to temo so bila številna pogajanja in, in zdaj torej obveljali so procenti, da bi potem prva tri leta, lahko človek dobival, štirideset procentov starostne pokojnine in ostal tudi polno zaposlen, se pravi, zraven pokojnine prva tri leta štirideset procentov starostne pokojnine, naslednja leta potem naprej pa dvajset procentov, torej velja pa to ob starostni pokojnini, ne velja ob predčasni, ampak kot rečeno, ogromno je bilo vloženega, ogromno pogajanj na to temo v vseh sindikalnih partnerjev, tako da jaz mislim, da so tu našli neki, ustrezen kompromis, ki zdaj ni smiselno, da ga mi za procent gor, dol, potem tudi spreminjamo, seveda, posledično temu, ker se bodo zvišali procenti upokojevanja, posledično temu se bodo potem zviševale tudi vdovske in, družinske pokojnine, tako da bodo tudi te se dvignile v po tem prehodnem obdobju za pet procentov, kot rečeno, pač tu sem povzela te ključne zadeve, najbolj pomembno se mi zdi, da je vse to bilo usklajeno na ekonomsko-socialnem svetu z ekonomsko-socialnimi partnerji, rada bi poudarila še nekaj, tisto, kar pa mene osebno najbolj veseli in sem imela sedaj kot poslanka možnost pri tem tudi sodelovati, argumentirati in tudi vplivati na spremembo zakonodaje, to pa je, sedanji petinosemdeseti člen SPIZ dva, ki je vsa ta leta, torej pokojninska zakonodaja, je vsa leta, ker jaz poznam nazaj tako SPIZ dva kot SPIZ ena, mogoče še bolj nazaj, je razločevala invalide, ki so torej dobili ali prvo kategorijo ali tretjo kategorijo in na dan invalidske komisije so bili zaposleni, torej obvezno pokojninsko zavarovanje ali pa da tisti dan takrat na dan komisije niso več bili zavarovani pokojninsko, so bili brezposelni, torej tudi ni brez nadomestila in avtomatsko, so vsi ti ljudje imeli dvajset procentov nižjo tako invalidsko pokojnino kot tudi, denarna nadomestila, odvisno katero kategorijo so dobili, nikoli nihče mi ni znal povedati, zakaj je ta razlika, ker če sta ta dva človeka delala isto let, trideset ali kakorkoli, mi ni bilo nikoli jasno, zakaj ta razlika, in ta razlika, ta anomalija se zdaj s to spremembo zakona tudi popravlja, kar je za mene res pravično, in tudi gre za neko enakost pred zakonom in sem zelo vesela, da so pripravljavci zakona prisluhnili, mojim argumentom, rekla bi še to, da do sedaj vsa pokojninska zakonodaja, ki se je sprejemala, je na zavod za zaposlovanje je poslala številne ljudi, ker so se bali s tem, kako se bodo pogoji spremenili, kako ne, mislim, da res dejansko ta prva, ki ki tega ne bo povzročila, ki bo dejansko ljudi obdržala v delovnem razmerju, kajti, kot je tudi že prej državni sekretar rekel, če bo nekdo dobil dva izračuna, ko vidi, koliko bo danes imel pokojnine, ali pa če dela še tri leta, ker bo potem pridobival torej z višanjem procentov, ker bo dodatne procente pridobival, zato ker, ker bo še dlje tam časa delal, jaz mislim, da bodo se odločili za to, če bodo le zdravi in bodo lahko tudi delali naprej, kolikor pa so drugače, so pa tudi, izboljšave tudi na področju invalidskega upokojevanja in tudi poklicnih pokojnin, tako da dejansko podpiram vse te spremembe. Hvala.